Ringrazio il collega Danti e restituisco immediatamente al mittente la vergogna, perché fossi in lei mi vergognerei molto nel non sapere quale sia stata la proposta del Consiglio europeo che penalizzava ulteriormente l'Italia e il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle ha votato contro la posizione invece del Parlamento europeo. Una soluzione di compromesso che non vedeva un ricollocamento dei richiedenti asilo automatico, ma era un ricollocamento filtrato, filtrato da procedure di verifica sulla sicurezza e sul merito della domanda.